Daar hebben wij zorgen over. In de afgelopen jaren hebben lidstaten te vaak afstand genomen van het stabiliteits en groeipact. Daarom wil ik vandaag de Raad oproepen, niet alleen als het om Griekenland gaat, om zich breder en voluit te committeren aan een veel sterkere coördinatie van het monetaire beleid komende donderdag op de informele top alsook volgende week in de Ecofin.

En die moet ook gelden voor andere landen in de gevarenzone. De oplossing ligt niet in meer geld vanuit de Europese begroting, maar in het daadwerkelijk uitvoering geven aan die hervormingsplannen. Ik hoop dat u ook werkt aan een noodscenario, mocht dat nodig zijn, en daarvoor alle opties onderzoekt, inclusief samenwerking met het IMF.